În ceea ce privește situația minorităților române de pe întreg teritoriul Serbiei, nu cred că avem de a face cu o situație bilaterală, ci cu una care ține de îndeplinirea criteriilor politice. Plecând de la principiul autoidentificării, Serbia trebuie să implementeze legislația privind minoritățile de o manieră coerentă, adică pe întreg teritoriul său și consistentă, adică pentru toate minoritățile. Asigurarea accesului la educație, serviciu religios, mass media și administrație publică în limba română pentru toți cei care se identifică români este o necesitate.